Le troisième ne le satisfait pas et le fait d'avoir plongé son pays dans l'instabilité et l'incertitude ne le satisfait pas non plus. Il voudrait continuer avec un quatrième mandat. Il sort le Burundi de la Cour internationale, plonge son pays dans la pauvreté et dans l'instabilité et risque l'explosion d'une approche ethnique au sein du Burundi.

Nous demandons de pouvoir maintenir des sanctions à l'égard de ce gouvernement. Nous demandons qu'il puisse aussi y avoir des sanctions ciblées et nous demandons qu'il y ait un travail de la part des autorités burundaises. Un dialogue pourrait s'établir, mais dans les conditions actuelles, en l'absence de démocratie, compte tenu du fait que des journalistes, des avocats et tous ceux qui s'expriment contre le Burundi ne peuvent plus parler, il est devenu impossible pour nous, Européens,